Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Parlement, chers collègues, en cette période de crise, la politique commerciale occupe une place croissante dans le débat public, car il apparaît de plus en plus aux Européens que la stratégie commerciale mise en œuvre au niveau de l'Union a un impact direct sur la croissance et sur l'emploi. Dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, la course à la réduction des coûts a causé trop de pertes d'emplois ou de délocalisations. Face à cela, notre groupe considère que le commerce doit être un outil au service d'objectifs comme la création d'emplois, la réduction des inégalités ou le développement durable.

Je souhaiterais donc savoir si, au cours de votre Présidence, vous soutiendrez une réforme de la politique commerciale européenne pour la rendre plus créatrice d'emplois et davantage liée à une véritable politique industrielle? Agirez vous également en faveur d'un commerce juste au niveau mondial, capable de promouvoir le développement, le travail décent et le respect des droits de l'homme, c'est à dire pour introduire dans nos accords des normes sociales et environnementales contraignantes?